Poštovana predsjedavajuća, prijedlog nove metodologije proširenja u velikoj mjeri udovoljava francuskim zahtjevima i olakšava buduće makedonske i albanske pregovore o članstvu.

Ono što u ovom prijedlogu smatram posebno vrijednim jest veća fleksibilnost, pogotovo kada je riječ o sankcijama ili čak suspendiranju pregovora za one koji stagniraju ili nazaduju u udovoljavanju kriterijima.

Pred zemljama koje kroz taj proces prolaze stoje veliki izazovi za koje trebamo imati razumijevanja, ali s druge strane moramo ostati dosljedni u inzistiranju da se kriteriji ispune i da jednaka pravila vrijede za sve.